Ce qui est nouveau, c'est effectivement l'usage des médias sociaux.

Les attentats qui ont sauvagement frappé l'Europe nous ont permis de prendre conscience de la nécessité de travailler ensemble pour contrer la propagande terroriste. La tâche n'est pas facile car, même si les entreprises des réseaux sociaux font preuve de bonne volonté, il est très difficile de repérer des messages de ce type et de les retirer à temps.